Tienduizenden gelukszoekers, waaronder zware criminelen en zelfs terroristen zijn reeds aangekomen in Lampedusa en honderdduizenden staan op het punt precies hetzelfde te doen.

Italië faalt bij de bescherming van onze buitengrens en Frontex loopt achter de feiten aan. Ik wil daarom de Raad en de hoge vertegenwoordiger Ashton vragen om een spoedvergadering conform artikel 28, lid 2, bijeen te roepen, waarin de Raad krachtige maatregelen neemt om deze immigratiegolf een halt toe te roepen.

Maar ga eens wat minder achter de vrouwen aan lopen en ga aan het werk om al die immigranten terug naar Afrika te sturen.